Señor Presidente, decía el Presidente Renzi que la fotografía de Europa sería una fotografía de aburrimiento. No creo que sea de aburrimiento, sino de preocupación, porque hay más de veinticinco millones de mujeres y hombres sin empleo, porque afrontamos una creciente presión migratoria, porque nuestro crecimiento económico es escaso, porque nuestras empresas tienen que afrontar una competencia creciente en los mercados globales y pierden competitividad, y sobre todo porque, además, tenemos un entorno en el que muchos ciudadanos europeos han perdido la confianza en la capacidad de los políticos para ofrecer soluciones efectivas. Por eso, la Presidencia italiana tiene un gran reto es la primera tras las elecciones europeas, tiene que dar una respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, y las respuestas no solo se dan con bellos discursos, sino con reformas estructurales muy importantes. El Consejo Europeo ha acordado las prioridades que deben guiar a la Unión Europea en los próximos cinco años, y dentro de ellas tendrá que moverse la Presidencia italiana. Pero yo quisiera que me aclarara cuáles van a ser las actuaciones de la Presidencia en tres ámbitos particulares. En primer lugar, en materia de inmigración. ¿Qué va a hacer Italia en este semestre para impulsar un compromiso renovado en favor de los países que tienen que afrontar una mayor presión migratoria y para que la Unión Europea coadyuve a poner a disposición de estos Estados cuantos medios sean necesarios para proteger la vida y los derechos fundamentales de quienes deciden dejarlo todo para alcanzar el territorio de la Unión Europea? Mi segunda inquietud es qué va hacer Italia en este semestre, en un contexto en el que tenemos una enorme inestabilidad política en la frontera oriental y meridional, para relanzar la política de vecindad mediterránea.